Voorzitter, de ministerraad stelt de juiste prioriteiten voor de Conferentie van Busan over effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking.

Ook moeten we met opkomende economieën, China, India, afspreken dat zij zelf voor hun eigen armen gaan zorgen. Uiteraard kan ons bedrijfsleven een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van de economie in het zuiden, al moeten we wel oppassen dat we niet terugkeren naar gebonden hulp, waarbij ontwikkelingsgeld terugvloeit in onze eigen zak via orders aan ons bedrijfsleven.

Bijvoorbeeld, de mooie prioriteiten van de Raad betekenen niets zolang onze bedrijven weinig of geen belasting afdragen in ontwikkelingslanden. Met gezonde fiscale inkomsten zou onze financiële steun nauwelijks nog nodig zijn. Ik ben daarom ook zeer tevreden met de o zo coherente voorstellen van Michel Barnier van de Commissie over de transparantierichtlijn. Op details kunnen we zijn voorstel zeker aanscherpen, maar als we inzicht krijgen in wat Europese mijnbouwbedrijven, Europese bosbouwbedrijven afdragen in arme landen, kunnen wij die bedrijven veel beter aanspreken op hun verantwoordelijkheid.